Sehr geehrter Herr Präsident! Der Sinkflug, den die Milchpreise derzeit verzeichnen, kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Vielmehr gab es seit längerem deutliche Hinweise, und es wäre genügend Zeit gewesen, politisch gegenzusteuern. Die dramatischen Milchpreissenkungen der letzten Wochen vor dem Hintergrund gleichzeitig gestiegener Produktionskosten sowohl Futter und Düngemittel als auch Diesel wurden bekanntlich teurer bedeuten für die Milcherzeugungsbetriebe tatsächlich ruinöse Zustände. Viele Milchbauern kämpfen daher tatsächlich ums Überleben. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Milchprodukten zurückgeht, da sich die Verbraucher in manchen Ländern Südeuropas Milch und Milchprodukte nicht mehr in den Mengen leisten können wie vor der Eurokrise. Die GAP Reform ist also gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Milchkrise von hoher Bedeutung, denn ein massives Bauernsterben könnte tatsächlich die Selbstversorgungsfähigkeit der EU Staaten unterminieren. Betroffen sind davon natürlich in erster Linie benachteiligte Gebiete, wie etwa die Regionen in äußerster Randlage, aber auch beispielsweise Bergbauern, wie wir sie aus Österreich kennen, und für die müssen wir endlich von Seiten der EU etwas machen.